Mijnheer de Voorzitter, het Noordpoolgebied is van strategisch belang zeker nu de opwarming van de Arctische regio de weg lijkt te openen voor transport en grondstofwinning aldaar.

Een complicerende factor is dat nationale aanspraken op het Noordpoolgebied niet altijd even helder zijn, al heeft de EU tot aan IJslands toetreding geen Arctische kustlijn, de EU kent wel Arctische lidstaten. Ik steun dan ook een EU strategie voor het hoge noorden om zo consistent voor de dag te komen richting andere grootmachten, met name Rusland dat duidelijk uit is op economische uitbuiting van het gebied. Mochten de economische activiteiten de komende jaren gaan intensiveren, dan is het zaak om een juist evenwicht tot stand te brengen tussen milieu en economie en daarbij de lokale bevolking te betrekken.